Ich möchte nur eine Klarstellung treffen.

Wenn allerdings eine derartige Behörde dazu führen soll, dass in Zukunft Schulden vergemeinschaftet werden sollen, dann sage ich jetzt schon nein dazu. Wenn es dazu führen sollte, dass gemeinsame europäische Schuldentitel eingeführt werden sollen, dann sage ich jetzt schon nein dazu. Für mich kann eine derartige Behörde und diese Klarstellung ist für mich bedeutsam keine Vorstufe für europäische Anleihen oder für eine andere Form der Vergemeinschaftung der Schulden sein.